Les populations civiles, et en particulier les femmes, sont les premières victimes des stratégies de guerre des groupes armés et même de certaines unités, comme on l'a dit, de l'armée congolaise, qui ont fait du viol systématique une arme de guerre. D'ailleurs ici, le mois dernier, un groupe de femmes congolaises sont venues nous le rappeler, à juste titre, pour nous mobiliser contre cette stratégie scandaleuse. Le pillage des ressources, vous l'avez, dit Monsieur le Commissaire, est aussi un élément qui exacerbe ce conflit. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit il est totalement dangereux de discréditer la MONUC, de la discréditer inutilement, de la rendre responsable, à elle seule, de la situation aux yeux des populations déjà épuisées par tant d'années de guerre et de massacres. Ce n'est pas son mandat qu'il faut revoir et il ne faut évidemment pas exiger son retrait, je suis parfaitement d'accord. Ce qu'il faut revoir, ce sont ses règles d'engagement, ses directives opérationnelles, de façon à ce qu'en aucune manière, la MONUC ne puisse être associée ou soutenir une unité congolaise qui aurait, dans ses rangs, des hommes qui pratiquent des violations des droits de l'homme ou des exactions. Les autorités congolaises ont, elles aussi, une grande responsabilité dans cette lutte contre l'impunité en matière de violences sexuelles, des crimes d'ailleurs qui devraient être portés devant la Cour pénale internationale. Ces mêmes autorités doivent aussi veiller au casernement urgent des militaires.

En tout cas, je salue votre intervention, que je partage largement, et j'espère que l'Union européenne restera active. C'est indispensable, même si elle n'a pas voulu, et je le regrette, constituer une force. Cela aurait été une possibilité il y a un peu moins d'un an d'ici. Néanmoins, je pense que l'action de l'Union européenne est indispensable.